frú forseti tilefni þessarar fyrirspurnar má segja að sé frétt sem mér barst til eyrna fyrir skömmu að úttektarnefnd skrifstofu loftslagssamnings sameinuðu þjóðanna hafi nýlega gert athugasemdir og sent íslenskum stjórnvöldum athugasemdir um það á hvern hátt við værum að undirbúa okkur um það að innleiða kyoto bókunina en eins og kunnugt er tók kyoto bókun loftslagssamningsins gildi þann sextánda febrúar tvö þúsund og fimm og þar með fór af stað

og með því þurfum við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum öllum um að minnsta kosti fimmtíu til sextíu prósent á þessari öld og það er ekki svo lítið frú forseti hæstvirtur umhverfisráðherra hefur margoft verið spurð um þessi mál hér bæði sá umhverfisráðherra sem nú situr og svo hæstvirtur umhverfisráðherra siv friðleifsdóttir sem sat á undan henni í þessu embætti og við vitum líka að á vegum hins opinbera starfar starfshópur um losunarbókhald og losunarspár vegna gróðurhúsalofttegunda sem á að yfirfara gildandi losunarspá og vera umhverfisstofnun til ráðgjafar um endurskoðun hennar endurskoðun vinnubrögð og skipulegt bókhald um losun og bindingu og gera tillögur um framtíðarfyrirkomulag þessara mála með hliðsjón af kröfum kyoto bókunarinnar það kom fram í máli hæstvirts umhverfisráðherra sigríðar önnu þórðardóttur í janúar á þessu ári að það væri verið að fara yfir öll þessi mál í umhverfisráðuneytinu við ættum að skila skýrslu til loftslagsskrifstofu sameinuðu þjóðanna í árslok tvö þúsund og fimm þar sem við þyrftum að sýna með ótvíræðum hætti að við stæðum við skuldbindingar okkar svo fréttist af því fyrir skemmstu að þessi úttektarnefnd hefði komið hér og gert einhverjar athugasemdir þannig að ég spyr hæstvirtur umhverfisráðherra hverjar þær séu þessar nýlegu athugasemdir úttektarnefndarinnar frá skrifstofu loftslagssamnings sameinuðu þjóðanna og sömuleiðis óska ég eftir því að fá að vita hvað líði vinnu við undirbúning vöktunar og bókhalds vegna útstreymis og bindingar gróðurhúsalofttegunda á íslandi